Tisztelt Elnök asszony! Három gondolatot szeretnék megfogalmazni, három témakörben, kimondottan nem brexit specifikusan. Az első a többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslat úgy lehetne megfogalmazni, hogy ami az asztalon van, kevesebb pénzt, több célra, nehezített feltételrendszer mellett. Szeretném felhívni a finn elnökség figyelmét arra, hogy ez azért így elég nonszensznek tűnik. A mostani ötletroham, hogy milyen feltételekhez kössük a pénz elköltését, ellehetetlenítené a normális működést. Kérem, hogy csak objektív, teljesíthető, mindenkire egyaránt vonatkozó feltételeket emeljenek be a rendszerbe. A második a klímavédelem. Nem gondolom, hogy volna józan európai polgár, aki ne tartaná fontosnak a zöld gazdaságra való áttérést. A nemzeti klímavédelmi tervek összegzése alapján lehet majd eldönteni, hogy milyen reális célkitűzésünk lehet a kibocsátáscsökkentés terén. Tehát józanul fogalmazzuk meg a vállalásokat, ne menjünk bele egy bajnokságba, hogy ki tud megalapozatlanul nagyobb számot mondani.

Nem lehetünk büszkék egy ki nem tűzött cél teljesítésére. A perspektíva elvétele a stabilitást és a prosperitást fenyegeti.